Monsieur le Président, en 2005 déjà, nous nous étions fortement émus de la situation catastrophique des migrants retenus sur l'île de Lampedusa, au delà des capacités d'accueil réelles.

Ces flux massifs avaient été bien régulés ces dernières années grâce à l'envoi de ces migrants vers d'autres centres sur le continent italien. Ces transferts ont été interrompus sur décision du ministre de l'intérieur, et nous assistons et une grave détérioration de la situation. Pourtant, le projet Præsidium, cogéré par le ministère de l'intérieur, le HCR et la Croix Rouge italienne et partiellement financé par l'Union, était devenu un exemple de bonne gestion de l'accueil des personnes. La décision de stopper les transferts vers l'Italie pose un réel problème en ce qui concerne l'accès aux procédures d'asile. En ce qui concerne Mayotte, en 2007 déjà, on avait pu constater que la capacité théorique du centre de Pamandzi était dépassée. La présence de 204 personnes, notamment des mineurs, avait été constatée alors que le nombre maximal était de 60 personnes. Les conditions actuelles sont catastrophiques les hommes dorment à même le sol

les sanitaires sont communs entre hommes, femmes et enfants. Les conditions de rétention sont dégradantes et portent atteinte à la dignité humaine. La pression migratoire est certes bien plus forte sur ces territoires, mais la dignité de chaque personne doit être sauvegardée et l'analyse de chaque cas doit être effectuée dans le respect du droit. On l'a déjà dit, là encore, nous avons impérativement besoin d'une véritable politique européenne d'asile et d'immigration et d'une solidarité au niveau de l'Union.